por la hipoteca y por esa falta de dación en pago, y también cientos de personas afectadas por ese producto financiero denominado preferentes y subordinadas

desgraciadamente no sabían leer ni escribir que han firmado contratos de productos financieros y ahora no pueden retirar su dinero. Por lo tanto, contará con el apoyo de esta humilde diputada de Galicia.